Señor presidente, he escuchado todos los comentarios y todos nos van a servir para seguir insistiendo, porque aquí no termina nuestro trabajo, no termina el trabajo de la defensa de las víctimas este es un paso más que estamos dando, pero nos queda mucho camino por recorrer. Este fue un instrumento que se creó para todas las víctimas, para que tuvieran el mismo nivel de protección en toda la Unión Europea. Hablamos de 75 millones de víctimas de delitos al año serious crime petty crime hablamos de víctimas de trata de personas, de delincuencia organizada, de niños, de personas con discapacidad, de víctimas del terrorismo, de víctimas de violencia de género.

Y no creo que este informe —como se ha oído también— vaya más allá de sus atribuciones.

Si hay que defender a una víctima que es transexual, víctima de delitos de odio, lo hacemos. No hay que tener ideología cuando se habla de víctimas

Y sí, señora Dodds, estoy de acuerdo con usted cuando ha hablado de Irlanda es repugnante que se trate a una víctima de terrorismo igual que a su verdugo.

Me tranquiliza saber que existen sanciones y que va a haber acciones judiciales contra quien no cumpla esta Directiva. Le pido que sea de verdad y que insistan en ello. Y no tengo más que decir, salvo agradecer a todos los que nos han llevado hasta aquí y nos han ayudado en nuestro trabajo.